Solo nel caso in cui i controlli sistematici abbiano un impatto sproporzionato sul flusso del traffico dei viaggiatori, gli Stati membri interessati avranno la possibilità di effettuarli in modo mirato, a condizione che una valutazione dei rischi dimostri che tale deroga non danneggi la sicurezza interna dell'Unione. Ci siamo chiesti se non fosse più efficace prevedere come regola, e non come eccezione, i controlli mirati, eseguiti su segnalazioni condivise tra gli Stati a seguito di attività di intelligence, ma purtroppo poi in commissione ha prevalso l'opinione contraria. Un punto focale è rappresentato dalla necessità di migliorare il dialogo tra le banche dati e l'interconnettività tra queste e le infrastrutture preposte alla gestione delle frontiere esterne, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali.